Ich rate Ihnen erstens, sich zu informieren, welcher Fraktion ich angehöre.

Und ich habe gerade vorhin Frau Kollegin Nicolai gesagt, ob eine Zwischenfrage zugelassen wird, entscheiden zwei Leute der Sitzungsleiter und derjenige, der gefragt werden soll.

Deshalb habe ich gedacht, ich lasse das zu.